Jáuregui, el debate que vamos a tener a continuación —junto con el que acabamos de tener en esta Cámara— es de una extraordinaria importancia y creo que representa ese paso histórico que se da en la humanidad cuando la defensa de los derechos humanos no es solo algo competencia de los Estados

Así es que el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es probablemente uno de los grandes tesoros que tiene Europa y, por otra parte, la Corte Penal Internacional, más allá de Europa, son el ejemplo de ese paso adelante que se da en nuestro tiempo hacia la globalización de los derechos humanos y la globalización de la defensa de los derechos humanos.

destacar que efectivamente esta adhesión constituye un elemento de integración europea —por tanto, un fortalecimiento de la Unión Europea— que, además, va a unirse a esa gran novedad del Tratado de Lisboa que es la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que van a trabajar en conjunto, y esa es una de las tareas

contribuyan al fortalecimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es decir, que garanticen que esos derechos establecidos en ese Convenio se respetan y se protegen y, de esta forma, también la Unión Europea como tal, ya no solo sus miembros integrantes, se va a someter a la jurisdicción del Tribunal de Estrasburgo, y eso aumenta nuestra credibilidad, como señala este informe del señor Jáuregui muy acertadamente.

la única Conferencia obligatoria que debe reunirse para la revisión, en su caso, del Estatuto de Roma y para hacer un balance de este avance importantísimo que es una Corte Penal Internacional.

Estamos ante una Corte Penal Internacional que corresponde a un compromiso de defensa de los derechos humanos y, por tanto, de persecución de los crímenes contra la humanidad a nivel universal, un compromiso de la Unión Europea, de los Estados miembros de la Unión Europea. Y quiero recordar que hubo una posición común en el año 2003,

Y esto me parece de extremada importancia para destacar, por tanto, el papel que tiene esta Corte Penal Internacional en el mundo y el compromiso por parte de la Unión Europea para su fortalecimiento. Una Corte Penal Internacional que en estos momentos está trabajando esencialmente en el continente africano, pero la Conferencia de Kampala viene a decirles a los pueblos africanos que no estamos contra África, sino que estamos, al contrario, con África. Por eso es por lo que es también muy importante esta Conferencia de Revisión